Wielokrotnie podkreślałem, że nie ma dylematu, co jest ważniejsze bezpieczeństwo fizyczne obywateli czy też bezpieczeństwo danych osobowych tych samych obywateli, że te dwa elementy muszą być traktowane identycznie poważnie i są wzajemnie dla siebie niezbędne. Mówię o tym także dzisiaj, dlatego, że ta propozycja, by przechowywać dane o przelotach przez 3 lata dla tych wszystkich, którzy otrzymali prawo do pobytu, i 5 lat dla tych, którzy nie otrzymali, w tym pierwszym elemencie jest słuszna, w tym drugim proponowany okres może okazać się za krótki. Zwłaszcza że musimy pamiętać, iż odmowy udzielenia wizy, pobytu na terenie Unii Europejskiej są różne od czasu do czasu czysto techniczne, a od czasu do czasu związane z dowodami na kontakty z grupami terrorystycznymi.